De Europese Unie is een gigantische afnemer van en een grote investeerder in palmolie en daarmee speelt Europa een grote rol in de vernietiging van onze planeet. Ten koste van toekomstige generaties en ten koste van leefgebieden voor mens en dier laat Europa oerbossen afbranden in Indonesië en Maleisië.

Want niet alleen kolen en koper zijn funest voor onze planeet, maar palmolie is dat zeker ook.

Nu is de tijd om te investeren in biologische teelt van vlas, zonnebloemen en koolzaad.